hæstvirtur forseti skýrslu íslandsdeildar vestnorræna ráðsins fyrir árið tvö þúsund og sjö

vestnorræna ráðið fagnaði tíu ára afmæli sínu á síðasta ári meginmarkmið ráðsins er að vinna að sameiginlegum hagsmunum og standa vörð um menningararfleifð vestur norðurlandanna sem eru færeyjar og grænland og ísland til að sinna hlutverki sínum koma þingmenn vestnorræna ráðsins átján talsins það er sex frá hverju landi saman tvisvar sinnum á ári annar vegar til ársfundar og hins vegar til þemaráðstefnu þar að auki fundaði forsætisnefnd ráðsins sem skipuð er formönnum landsdeildanna þriggja fjórum sinnum á árinu tvö þúsund og sjö íslandsdeild vestnorræna ráðsins er skipuð háttvirtur þingmaður þeim árna johnsen guðbjarti hannessyni guðjóni a kristjánssyni guðna ágústssyni og jóni gunnarssyni og þeim er hér stendur á ársfundum ráðsins eru tilmæli og ályktanir er varða sameiginlega hagsmuni samþykktar og komið áleiðis til þjóðþinga landanna til þinglegrar meðferðar sem þingsályktanir slíkt var gert fyrir skömmu þegar ég mælti hér á alþingi fyrir fimm þingsályktunum hinn sautjánda janúar síðastliðinn á þemaráðstefnu vestnorræna ráðsins mæta þingmenn þess ásamt fyrirlesurum og öðrum gestum eins og ráðherrum landanna þriggja fulltrúum norðurlandaráðs og forsætisnefndar stórþings noregs vestnorræna ráðið tekur virkan þátt í öðru alþjóðasamstarfi eins og fundum norðurlandaráðs og þingmannaráðstefnu um norðurskautsmál

fyrst vil ég gera grein fyrir þemaráðstefnu vestnorræna ráðsins og samstarf við önnur þingmannasamtök og þing frá árinu tvö þúsund og sjö þemaráðstefna vestnorræna ráðsins um fríverslun og vestur norðurlönd var haldin á húsavík dagana fjórtánda til sautjánda júní ráðstefnan var sérstaklega upplýsandi og hvatti til skoðanaskipta um gildi fríverslunar fyrir einstök vestnorræn lönd og sameiginlega hagsmuni svæðisins í þeim efnum ráðstefnan var jafnframt liður í því að stofnað var til aukins samráðs milli utanríkisráðherra íslands ingibjargar sólrúnar gísladóttur og ráðherra utanríkismála grænlands alequ hammond sem báðar fluttu erindi á ráðstefnunni samstarf íslands og færeyja varð einnig nánara á árinu en fimmtánda september opnaði sendiskrifstofa færeyja hérlendis en hún er ekki í sama húsnæði og danska sendiráðið eins og tíðkast annars staðar opnun sendiskrifstofunnar kemur í kjölfar opnunar aðalræðisskrifstofu íslands í þórshöfn í færeyjum hinn annar apríl og er hér um að ræða fyrstu sendiskrifstofu erlends ríkis sem starfrækt hefur verið í færeyjum jóannes eidesgaard lögmaður færeyja sagði að opnun sendiskrifstofu færeyja væri staðfesting á því gagnkvæma mati landanna að hoyvíkursamningurinn sem tók gildi í nóvember tvö þúsund og sex og gerir færeyjar og ísland að einu samræmdu markaðssvæði væri báðum löndunum mikilvægur og að færeyingar álíti samninginn fyrsta raunverulega skref færeyinga út í hinn hnattvædda heim það er gleðiefni hversu náin tengsl vestur norðurlandanna eru orðin og margt bendir til þess að þau muni verða nánari á komandi árum ég lýsi hér einnig yfir ánægju vegna mjög jákvæðrar afstöðu hæstvirts utanríkisráðherra ingibjargar sólrúnar gísladóttur hvað samstarf vestur norðurlandanna varðar nú vil ég með leyfi hæstvirts forseta geta um næstu þemaráðstefnu vestnorræna ráðsins sem haldin verður í færeyjum dagana annað til fimmta júní en þá verður aðalumfjöllunarefnið aukið samstarf um öryggis og björgunarmál á norður atlantshafi og er það í samræmi við eina ályktun vestnorræna ráðsins sem samþykkt var í ágúst síðastliðnum á ársfundinum í nuuk höfuðstað grænlands því er svo við að bæta að ályktun þessi var einnig móttekin af norðurlandaráði á norðurlandaráðsþingi í lok október og tekin til málsmeðferðar í kerfi norðurlandaráðs sem víkur athyglinni að samstarfi vestnorræna ráðsins við aðrar þingmannasamkundur og þing á síðasta ári var það gert á grundvelli samstarfssamnings ráðanna frá árinu tvö þúsund og sex fundur forsætisnefndar norðurlandaráðs sem haldinn var fjórtánda desember síðastliðinn í reykjavík gerði björgunar og öryggismál að þema sínu og var þar ákveðið var að fella þemað inn í skýrslu um samfélagslegt öryggi fyrir næsta norðurlandaráðsþing þetta er dæmi um hvernig vestnorræna ráðinu tókst til við að koma vestnorrænu hagsmunamáli á dagskrá norræns samstarfs í víðara samhengi sem er sérstakt fagnaðarefni að mínu mati samstarfssamningur ráðanna er einnig dæmi um mikilvægi þess að eiga góða bandamenn og vini í norrænu samstarfi einn þeirra var ole stavad danskur þingmaður og fyrrum forseti norðurlandaráðs en hann hefur beitt sér mikið í þágu vestnorræna ráðsins og lagði áherslu á nauðsyn þess að færa athygli norðurlandaráðs aftur til vesturs en segja má að athygli norðurlandaráðs hafi beinst til austurs frá lokum kalda stríðsins það er að eystrasaltslöndunum rússlandi og austur evrópu almennt ole stavad gaf ekki kost á sér til áframhaldandi þingsetu í dönsku þingkosningunum sem fóru fram síðastliðið haust og var honum þakkað með virktum á forsætisnefndarfundi vestnorræna ráðsins í janúar síðastliðnum sem haldinn var í kaupmannahöfn fyrir gott og jákvætt starf sem hann hefur lagt af mörkum í þágu vestnorræns samstarfs á norðurlandaráðsþingi sem haldið var í ole í lok október síðastliðins óskaði ég sem formaður vestnorræna ráðsins eftir því við formann og varaformann sendinefndar evrópuþingsins sem sér meðal annars um samskiptin við norðurlandaráð að ráðið og evrópuþingið taki upp formlegt samstarf þar fylgdi ég eftir frumkvæði fyrirrennara míns jonathans motzfeldt sem í ræðu hjá evrópuþinginu gerði það að tillögu sinni að evrópuþingið og framkvæmdastjórn evrópusambandsins myndi opna sérstaka upplýsingaskrifstofu um málefni norðurslóða í brussel til að auðvelda stjórnmálamönnum og embættismönnum upplýsingaöflun og gagna eða koma á formlegu samstarfi fundur minn með téðum formanni og varaformanni sendinefndar evrópuþingsins þeim bilyana raeva frá búlgaríu og jens peter bonde frá danmörku varð til þess að formaðurinn sendinefndarinnar mælti með því við forseta evrópuþingsins að nefndin myndi einnig sinna samskiptum við vestnorræna ráðið í þessu sambandi vil ég einnig greina frá því að vestnorræna ráðið mun halda fyrsta formlega fund sinn með sendinefnd evrópuþingsins í lok apríl þegar hún kemur til fundar við þingmannanefnd e e s á íslandi sem formaður vestnorræna ráðsins sótti ég fund þingmannaráðstefnu um norðurskautsmál sem haldinn var í kanada í október síðastliðnum þar voru meðal annars til umfjöllunar mál er varða vestnorrænu löndin svo sem björgunarmál jafnréttismál menntamál og heilbrigðismál einkum tengd misnotkun áfengis og fíkniefna í annan stað vil ég víkja að ályktunum vestnorræna ráðsins frá því á síðasta ársfundi og þakka jákvæðar viðtökur þeirra ráðherra við ályktunum ráðsins sem ég kynnti fyrir þeim á sérstökum fundum sem formaður vestnorræna ráðsins á sama tíma og norðurlandaráðsþingið fór fram í ósló það er ósk mín að ályktanir ráðsins verði teknar til framkvæmda af ríkis og landsstjórnum allra vestur norðurlandanna næsti ársfundur ráðsins verður haldinn tuttugasta og fimmta til tuttugasta og áttunda ágúst á grundarfirði næstkomandi í tengslum við ársfundinn verður haldinn sérstakur dagur um sameiginlega sögu og menningu vestnorrænu landanna

vestnorræna ráðið hvetur í ályktun frá árinu tvö þúsund og sex ríkisstjórnir landanna þriggja að gera sameiginlegt námsefni til kennslu í grunnskólum um sögu menningu trúmál og tungumál landanna halldór pálsson bókaútgefandi hefur gefið út bók um hvert og eitt vestnorrænu landanna í máli og myndum og farið þess á leit við mennta og menningarmálaráðherra vestur norðurlandanna að bækurnar um hvert land verði þýddar og gefnar út sem námsefni um vestnorræna sögu menningu og tungumál vestnorræna ráðið hefur í ljósi fyrrnefndar ályktunar númer fimm tvö þúsund og sex lýst yfir stuðningi við framtakið þar sem það uppfyllir væntingar og tilgang hennar fjárlaganefnd alþingis hefur veitt einni milljón króna til verksins sem er einn sjötti af upprunalegri fjárbeiðni til íslensku ríkisstjórnarinnar en fullur stuðningur hefur fengist bæði í færeyjum og grænlandi það er einlæg ósk mín að hæstvirt ríkisstjórn geti lagt þessu máli frekara lið svo lyktir þess verði sem til stóð hafin er vinna við ritun sameiginlegrar sögu vestur norðurlandanna á grundvelli ályktunar ráðsins frá árinu tvö þúsund verkið endurspeglar eitt meginhlutverk vestnorræna ráðsins sem er að varðveita og viðhalda menningararfleifð landanna og skapar þar með samkennd með löndunum og viðheldur tengslum á milli þeirra áætlað er að ritið komi út á allra næstu árum barna og unglingabókaverðlaun vestnorræna ráðsins er einnig liður í þessari viðleitni en annað hvert ár tilnefna dómnefndir í löndunum þremur eina bók hver frá sínu landi sem keppa um verðlaunin í desember tvö þúsund og sjö var skáldsagan draugaslóð eftir kristínu helgu gunnarsdóttur tilnefnd af íslensku dómnefndinni til barna og unglingabókaverðlauna vestnorræna ráðsins vestnorræn dómnefnd velur síðan eina af þessum bókum til verðlauna sem verða veitt í ágúst á næsta ári og verður það fjórða sinn sem verðlaunin eru veitt markmiðið með barnabókaverðlaununum er að hvetja vestnorræna barna og unglingabókahöfunda til dáða auk þess er vonast til með verðlaununum verði ungmennum vestur norðurlanda gert betur kleift að kynna sér vestnorrænar bókmenntir og menningu og þær bækur sem hljóta tilnefningu eru þýddar á vegum menntamálaráðuneyta landanna á vestnorrænu málin og á dönsku að kynnum vestnorrænna barna að menningu hvers annars var ákveðið í tilefni tíu ára afmælis vestnorræna ráðsins að setja á stofn sérstakan afmælissjóð í samræmi við ályktun ráðsins númer fjögur tvö þúsund og sex markmið sjóðsins verður að efla ungmennasamskipti milli vestur norðurlandanna með reglulegum heimsóknum skólabarna og sá þannig fræjum að tengslum landanna til framtíðar frú forseti það er ljóst að margvísleg sameiginleg málefni hafa verið tekin fyrir og eru á döfinni hjá vestnorræna ráðinu málefni sem varða mannlíf og menningu og auðlindir velferð og umhverfi vestnorrænu landanna það er von íslandsdeildar vestnorræna ráðsins að málefnum vina okkar hér í vestrinu verði áfram sýndur áhugi hér á alþingi eins og vera ber að lokum leyfi ég mér að þakka magneu marinósdóttir ritara íslandsdeildarinnar sem og þórði þórarinssyni framkvæmdastjóra ráðsins fyrir samviskusamlega og vel unnin störf í þágu ráðsins og einnig færi ég þingmönnum íslandsdeildarinnar hinar bestu þakkir fyrir samstarf ég vil í lokin frú forseti hnykkja á því að þingsályktunartillögur íslandsdeildar vestnorræna ráðsins sem nú liggja fyrir alþingi fjalla um björgunarmál sameiginlegar vestnorrænar rannsóknir á nytjastofnum sjávar um jafnréttismál og menntamál lýsi ég yfir ánægju minni hversu góðar undirtektir tillögurnar hafa hlotið almennt ekki síst hér á alþingi lýk ég hér með máli mínu um störf vestnorræna ráðsins hæstvirtur forseti